De verschillen in werkloosheidscijfers zijn in de Europese Unie, meer uitgesproken nog in de monetaire Unie, gigantisch. In Spanje en Griekenland staan meer dan 25 op 100 mensen aan de kant van dat arbeidsproces.

U gaat echter voorbij aan de oorzaak van deze problemen, en dat is en blijft het hele euroverhaal.

Voor een éénmuntzone is een sterke arbeidsmobiliteit nodig. Deze is in de eurozone gering tot onbestaande, omdat we nu eenmaal andere talen spreken, andere volkeren zijn en de EU onvermijdelijk en God zij dank niet één land is.

Zolang het fundament, namelijk de mislukte euroconstructie, niet wordt teruggedraaid, blijft dit alles een maat voor niks.